Signor Presidente, onorevoli colleghi, parliamo di un fenomeno al crocevia tra razzismo e sessismo. Il 76 delle vittime di traffico umano, secondo la relazione della Commissione pubblicata nel 2016, è costituito da donne. Le provenienze più ricorrenti sono Albania, Cina, Marocco, Nigeria, 80 per sfruttamento sessuale. Un ulteriore dato dice che il 67 delle vittime di traffico è sottoposto a sfruttamento sessuale. La schiavitù sessuale racconta la connotazione machista, patriarcale e violenta nei confronti delle donne di questa Europa, di tantissimi, bianchissimi, cittadini europei che a parole sostengono i diritti umani. Io sollecito le istituzioni europee a una battaglia senza frontiere contro il sessismo e contro il razzismo e ringrazio personalmente l'onorevole Matera per aver citato Simone Veil e non Silvio Berlusconi a proposito di sfruttamento sessuale.